Maar vindt u niet dat het een beetje raar is als je de algemene doelstellingen van dit LIFE fonds beschrijft je hebt het over klimaat in z'n algemeenheid, biodiversiteit in z'n algemeenheid, milieu in z'n algemeenheid dat de EVP daar grote roofdieren als zelfde categorie aan toevoegt?

Moet dat niet op een hele andere manier aan de orde gesteld worden?